zdaj, tole je bila spet krasna primerjava ravno tistega, kar sem na začetku rekel, da je tako sramotno, da se dela, ne, ko se meša tiste običajne migracije tudi kot izraz in pojem, s temi množičnimi migranti, ki prihajajo ilegalno, ne. To sta dva popolnoma različna sklopa. Seveda tisti, ki pridejo po normalni poti, želijo delati, želijo prispevati in so tudi zaposleni. Takih je v Sloveniji, okoli dvesto štirideset tisoč po, podatkih OZN-a, ne. Drugo so pa ilegalne migracije, ne. Te množične migracije, ki pa prinašajo tisto negativno, in o čemer pa v resnici govori globalni sporazum, ker jih kar izenačuje, vse meče v isti koš. In ravno to se nikoli ne bi smelo zgoditi. S tem se poskuša skozi stranska vrata pripeljati neko novo človekovo pravico, pravico do migracij, in kdor bo temu ugovarjal, naj se spomni, da tudi, listina, Temeljna listina OZN o človekovih pravicah je bila nekoč sprejeta kot nezavezujoča resolucija, pa poglejte kakšen status ima danes, ne. Zaradi tega je seveda treba na to opozoriti naprej in zaradi tega imajo ljudje, priliko, morajo imeti priliko, moramo jim dati mi priliko, če smo demokrati, da se o tem izrečejo sami neposredno na referendumu. Kar se pa, tiče tiste slike, sem pa že včeraj in danes napisali, glejte, če je res, da je s sliko kaj narobe, vzemite jo kot simbolno. Ampak zgrešili ste bistvo, gospe in gospodje . Vi obožujete človeka, ki je dokazano homofobni, homofobni rasist in množični morilec. In zamislite se nad tem. Ja, izvolite ...